virðulegi forseti ég leyfi mér að bera fram þá fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra hvort hún sé sammála hæstvirtur iðnaðarráðherra hvað varðar uppbyggingu álvers í helguvík hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur talað skýrt í þessu máli en í verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar er engin leiðarvísir varðandi verkefnin álver í helguvík og álver á bakka og vægast sagt að þessir tveir hæstvirtir ráðherrar iðnaðar og umhverfismála tala hvort í sína áttina í þessu máli tilefni fyrirspurnar minnar er bæði afstaða hæstvirtur umhverfisráðherra varðandi álversframkvæmdir í landinu og ekki síður viðtal við hana sem birtist á vefmiðli einum þar sem hún segir að það gæti vel verið hagkvæmara að ljúka við byggingu tónlistarhúss í reykjavík

landi brott fyrir rúmum tveimur árum varnarliðið hafði verið nokkurs konar kjölfestuatvinnurekandi á suðurnesjum við brotthvarf voru níu hundruð störf í uppnámi en um það bil sjö hundruð störf voru ekki endurheimt álversframkvæmdir í helguvík hafa gefið íbúum á suðurnesjum vonir um vellaunuð framtíðarstörf og ýmis önnur tækifæri til atvinnusköpunar í þjónustu við álverið bæði á byggingartímanum og þegar það hefur tekið til starfa miðað við tvö hundruð fimmtíu þúsund tonna álver eins og fyrstu hugmyndir voru um var gert ráð fyrir að fjögur hundruð ný störf yrðu til við álverið og sex hundruð til sjö hundruð afleidd störf í samfélaginu samtals var talað um þúsund ný störf tengd álverinu nú eru uppi hugmyndir að þrjú hundruð sextíu þúsund tonna álver rísi í helguvík sem þýðir eflaust eitthvað fleiri störf á byggingartímanum er talað um að allt að átján hundruð störf skapist sem er mjög gott í því atvinnuleysi sem nú er meðal iðnaðarmanna verkfræðinga og arkítekta en búast má við að allar þessar stéttir og eflaust miklu fleiri komið að verkefninu á byggingartímanum eins og alkunna er atvinnuleysi hvað mest á suðurnesjum um þessar mundir

við teljum það ekki algjörlega í höfn þrátt fyrir að hæstvirtur iðnaðarráðherra hafi kveðið skýrt upp úr með það að framkvæmdum verði haldið áfram þá hafa menn áhyggjur af afstöðu hæstvirts umhverfisráðherra í ljósi ýmissa yfirlýsinga ráðherrans þess vegna væri gott að fá á hreint hver hennar afstaða til málsins er því er það sem ég leyfi mér að bera fram þessa fyrirspurn til að taka af allan vafa virðulegi forseti